Und genau das ist der Punkt.

Wir sind relativ gut, aber auch nicht gut genug. Das heißt, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Manchmal ist es ja klüger, erst das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, ehe man den zweiten Schritt macht. Es gibt Leute, die machen den siebten Schritt und fallen dann über die eigenen Beine.